Het is voor de Commissie ontwikkelingssamenwerking zo mogelijk nog lastiger dan voor de andere commissies om controle uit te oefenen op de uitgaven. Dit beleid wordt ten slotte uitgevoerd ver van Europa. De kwaliteit van de rapportage van de Europese Rekenkamer staat buiten kijf en wij baseren ons dus daarop. Aldus drie opmerkingen. Ten eerste, de Commissie zal in de toekomst meer werk moeten maken van indicatoren die zorgen voor meetbare resultaten in ontwikkelingsbeleid. Ten tweede, tegelijkertijd zullen de EU lidstaten moeten kiezen. Je kunt niet zowel bezuinigen op personeel en eisen dat de EU delegaties scherper toezien op uitgaven aan bijvoorbeeld begrotingssteun aan ontwikkelingslanden. Er is meer personeel nodig, juist voor dit deel van het ontwikkelingsbeleid, zoals de Rekenkamer terecht constateert.